Les chemins de fer britanniques, libéralisés depuis vingt ans, sont très loin d'être un modèle pour nous tous, et depuis que la Belgique a séparé son entreprise ferroviaire nationale en gestionnaires d'infrastructures en 2005 ce ne sont pas mes collègues belges qui vont me détromper la ponctualité des trains a gravement décliné, et le nombre de trains annulés chaque année a été multiplié par quatre. À l'inverse, d'autres États membres réforment avec succès leur compagnie ferroviaire et ont même parfois recours à la concurrence, sans pour autant interdire obstinément toute forme de collaboration spontanée entre leurs gestionnaires d'infrastructures et les entreprises ferroviaires, et en maintenant le statut des cheminots. Avec la refonte, Monsieur le Commissaire, qui ne produira ses effets qu'en juin2015 donc je ne sais pas pourquoi il faut déjà avancer là dessus aujourd'hui nous avons redéfini un cadre réglementaire, avec une transparence des flux financiers, avec une réglementation et des régulateurs, avec un principe de subsidiarité.